upp að í fyrstu tillögum sem voru lagðar fram varðandi skuldaleiðréttingu var að sjálfsögðu gert ráð fyrir því að sá munur eða afsláttur sem varð til við flutning á eignasöfnum milli gömlu og nýju bankanna nýttu st til þess að eða afslátturinn sem var færður á milli yrði látinn ganga til fólksins það var búið að sýna fram á það að ef það væri gert mundi það

mjög lítið ef nokkuð síðan lendum við í því að bankarnir eru endurreistir með að okkar mati margra kolvitlausri aðferð og þetta svigrúm látið ganga til kröfuhafanna málið vandaðist að sjálfsögðu við það hvernig ætti að leysa úr þessu við höfum því bent á það að það kunni að vera meiri hagsmunir jafnvel fyrir lífeyrissjóðina og fyrir aðila vinnumarkaðarins að þau heimili sem eiga í vandræðum eru með bogann spenntan alveg í botn að það kunni að vera betra fyrir alla aðila að leiðrétta þessar skuldir með einhverjum ákveðnum kostnaði við höfum líka sagt það að ef það þarf að endurskoða til dæmis ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna hugsanlega breyta lögum til þess að þetta sé hægt sé það þessi virði að fara í þá umræðu sú umræða hefur aldrei fengist aldrei verið tekin meðal annars vegna þess að forsvarsmenn þessara aðila þessara stóru aðila hafa verið andsnúnir því að fara í almenna leiðréttingu það er alveg sama hvernig hún er útfærð eða hvað hefur verið ætti fram menn eru bara á móti því kann að tengjast eitthvað ég veit það ekki umræðunni um verðtryggðu lánin og verðtrygginguna eitthvað ég get ekki sett mig alveg inn í hugarheim þeirra sem hafa talað svona hart gegn

stóra samhengið að það þurfi að leiðrétta þessar